Voorzitter, commissaris, vandaag debatteren we opnieuw over een visserijverdrag met Marokko. Opnieuw zal de PVV tegen stemmen. Het voorgestelde verdrag is geen haar beter dan het eerdere voorstel dat dit Parlement terecht afwees. De kosten batenverhouding is compleet zoek. De actuele situatie van de visbestanden is niet te meten, omdat er geen goede wetenschappelijke gegevens zijn. De mensenrechten van bewoners in de Westelijke Sahara worden niet geëerbiedigd en we gaan, als het aan de Commissie ligt, betalen voor het vissen in open internationale wateren. Als klap op de vuurpijl hebben Britse, Poolse en Nederlandse vissers al aangegeven niet te gaan vissen onder het nieuwe verdrag, omdat de kosten niet tegen de baten opwegen. Het lijkt al met al op een pure lobby voor behoud van met name Spaanse visrechten. Bijna de helft van de EU bijdrage gaat naar ontwikkeling van de visserijsector in Marokko. Dat is verkapte ontwikkelingshulp en dat hoort sowieso niet thuis in een visserijverdrag. De Nederlandse belastingbetaler betaalt bovendien weer eens voor iets waarover hij niets te zeggen heeft. Dit is dus ook nog eens het slechtste verdrag ooit na het Verdrag van Lissabon. Laten we hopen dat dit Parlement morgen opnieuw het voorgestelde verdrag naar de prullenbak verwijst.